Kitu atveju sulauksime negrįžtamų pasekmių. Antibiotikai nėra maistas ar papildai, nors akivaizdu, kad ne visi tai suvokia. Visiškai pritariu, kad būtina laipsniškai atsisakyti profilaktinio antibiotikų naudojimo gyvulininkystėje, daugiau dėmesio skiriant ligų prevencijai ir higienai. Nepriimtina, kad vis daugiau gyvūnų yra užsikrėtę antibiotikams atspariomis bakterijomis ir dėl to kyla pavojus, kad per užkrėstą maistą jie gali perduoti šią bakteriją vartotojams. Būtina remti informacines kampanijas, skirtas ūkininkams. Taip pat manau, kad antibiotikų pardavimas ir platinimas žmonėms turi būti griežtinimas.

Kitas aspektas antibiotikų pakuotės.